Signora Presidente, onorevoli colleghi, un grande pensatore moderno, Antonio Gramsci, nel 1930 dal carcere, descrivendo ciò che stava avvenendo in Italia e in Europa, scriveva che, quando il vecchio mondo muore e quello nuovo tarda a comparire, è proprio in questo chiaroscuro che nascono i mostri. Ed è un po' quello che sta avvenendo, e non per caso, in questo nostro vecchio continente e non ce ne stiamo accorgendo a sufficienza. Mi preoccupa la cecità della classe dirigente europea, mi preoccupa l'indifferenza della politica europea, mi preoccupa la disarmante normalità dell'azione del Consiglio dinanzi a questi cambiamenti straordinari. Cara rappresentante del Consiglio, Aquarius è semplicemente la punta dell'iceberg verso il quale sta puntando il Titanic europeo. Non c'è molto tempo per cambiare rotta e non farlo vi renderà storicamente responsabili di questa pericolosa deriva europea.